forseti lítur svo á að það sé ekki óskað eftir að greidd verði atkvæði um þá tillögu að þingfundur standi lengur en fram til þess hefðbundna tíma til klukkan átta að kvöldi og væntir þess að eiga gott samstarf um það að afgreiða mál hér á